A pesar de la actuación del Banco Central Europeo, el sector bancario sigue funcionando por vías de emergencia, y el crédito, especialmente a las pymes, sigue sin fluir su política monetaria, que no contempla el empleo como un objetivo prioritario, tampoco ha evitado que la pobreza crezca en un continente bajo el espectro de la deflación. Estos fracasos se omiten, y no quieren reconocer que un incremento del gasto público y el control estatal de las finanzas son herramientas más útiles que sus experimentos y sus permanentes recomendaciones de reformas estructurales en una clara extralimitación de sus competencias. Lo que nunca se cuestiona es que el Banco Central actúa como portavoz del neoliberalismo, que alienta el racionamiento de la liquidez de bancos y Estados y las presiones a Gobiernos legítimamente elegidos, como sucediera ayer con Chipre y hoy con Grecia. Otra Europa una Europa democrática, exige un cambio, un Banco Central al servicio de las personas y no de los mercados.